Häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen und Kinder ist leider eine Realität im europäischen Alltag, eine leider sehr versteckte Realität.

Ich begrüße als Österreicher alle Aktivitäten, vor allem hinsichtlich eines verbindlichen Rechtsrahmens, weil in meinem Land erfreulicherweise mit den Schutzgesetzen aus den Jahren 1997 und 2009 ein richtiger Weg eingeschlagen worden ist und wir daher sämtliche Aktivitäten in diese Richtung auch unterstützen werden und müssen.